Oggi la situazione non è molto migliore. E qui stiamo parlando di diritti, di partecipazione, di trasparenza, di accesso ai servizi, fondamentalmente di democrazia. Abbiamo due approcci che non sono incompatibili e che si sono un po' sviluppati con la relazione di Chatzimarkakis da una parte la Commissione, che vuole smuovere le acque e vuole avviare un processo di accessibilità cominciando e poi sperando in un effetto di ricaduta, e dall'altra parte il Parlamento, che vuole subito una maggiore ambizione.

Allora, se la Pubblica amministrazione considera tutti i cittadini, anche i cittadini svantaggiati, altrettanto importanti come gli altri e quindi non vittime di alcuna discriminazione, deve investire le risorse appropriate anche adottando un softer open source gratuito, come è già stato ricordato. Noi condividiamo l'ambizione e l'intenzione della Commissione, però vorremmo un passo diverso, una tabella di marcia più impegnativa e mi auguro che la Presidenza italiana sappia far tesoro di questo dibattito e del lavoro che è stato fatto fin qui dal Parlamento.